Es gibt keine festen Aussagen. Es gibt die Ansage, dass das so sei. Ich weiß vom EAD, dass hier intensive Nachforschungen stattfinden werden. Wir haben gemeinsam gerade in der EVP Fraktion intensiv darüber diskutiert. Wir haben gemeinsam mit der Berichterstatterin, Frau Jaakonsaari, einen mündlichen Änderungsantrag formuliert, den wir gemeinsam einbringen werden und für den wir um Unterstützung bitten.